að stærsta banka landsins það myndar góða kjölfestu og hefði betur aldrei verið farið út á ógæfubrautina að selja alla bankana í einu lagi eins og gert var eða þessa tvo sem voru einkavæddir ég hef mikið hugsað um það síðan til dæmis ef

og væri kannski bara starfandi í dag sem býsna sterkur innlendur kjölfestuaðili í fjármálaheiminum ef hann hefði staðið í lappirnar og ekki farið út í ruglið með hinum eins og örfáar innlendar fjármálastofnanir gerðu og standa núna vel og er heiður og sómi af því til dæmis að sparisjóður suður þingeyinga og sparisjóður strandamanna á hólmavík skuli vera þær fyrirmyndarstofnanir sem þær eru betur að fleiri hefðu haft kjark til þess að fylgja brjóstviti þeirra sem þar réðu ferðinni og taka ekki þátt í ruglinu þetta kröfuhafarnir að sjálfsögðu geta verið mismunandi en þeir eru á bak við þeir eru kröfuhafar í búið og bankinn er í eigu eignarhaldsfélags sem heldur um þessa tilteknu eign búsins í einu lagi þannig að kröfuhafarnir komast þar hvergi að hvergi nálægt þeir eru kröfuhafar í búið þegar til uppgjörs kemur og ráðstöfunar á eignum og verðmætum búsins en þeir hafa enga aðkomu að þessari tilteknu eign sem búið er um stjórnunarlega og samkvæmt lögum mjög kirfilega og allt uppáskrifað af fjármálaeftirlitinu þannig að ég tel að menn þurfi ekki að hafa þessar áhyggjur af þessu hvað framtíðin ber í skauti sínu já það skiptir máli en væri það vondur kostur ef stór norður evrópskur banki eignaðist einn af viðskiptabönkunum hér væri það svo slæmt ef það til dæmis yrði nú niðurstaðan kom það ekki í ljós að íslendar reyndust nú engir sérstakir snillingar í alþjóðlegum bankarekstri þannig að kannski ættum við að tala af þessum hroka um þetta og viðurkenna það að við getum haft gagn af því og lært ýmislegt af því að eiga í